Das beginnt bei der größeren Auswahl von Produkten bis hin zur Möglichkeit, in anderen Mitgliedstaaten zu praktizieren und zu arbeiten.

Die Skepsis der Bürger kommt ja nicht von ungefähr Manche Bestrebungen, den Binnenmarkt zu vertiefen, sind Irrwege wie etwa im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe.

Eine besondere Vorsicht ist aufgrund der Arbeitsmarktöffnung für Bulgarien und Rumänien geboten. Durch die etwas eigenwillige rumänische Staatsbürgerschaftspolitik kommen Hunderttausende Moldauer, aber auch Ukrainer und Russen, mit rumänischen Pässen nach Europa.